Los servicios de las tres instituciones han trabajado muy duro en los últimos meses. Se ha hecho realmente en un tiempo récord, como usted bien ha dicho, y creo que es importante que reconozcamos el trabajo que han hecho nuestros funcionarios en este informe, y me gustaría agradecérselo públicamente.